Spoštovani poslanec, hvala lepa za vaše vprašanje. Ministrstvo za finance ne spremlja redno števila fiduciarnih računov in vrednosti nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki se nahaja na fiduciarnih računih. Ti podatki se lahko dnevno se lahko dnevno spreminjajo, vodi jih pa KDD - Klirinško depotna družba. Po pod podatkih KDD je bilo dvanajstega dvanajstega dva tisoč osemnajst v centralnem registru odprtih sedemsto dvaindvajset računov tipa N, to je tako imenovani nomini fiduciarni račun. Od tega je stanje vrednostnih papirjev na sto dvaintridesetih računih. To pomeni, da je na petsto devetdeset fiduciarnih računih trenutno ni stanja vrednostnih papirjev. Od sedemsto dvaindvajset računov je pri dvaindvajsetih računih naslov imetnika računa fiduciarja v Sloveniji. Izmed teh dvaindvajset računov je stanje vrednostnih papirjev na dvanajstih, na preostalih desetih ni stanja vrednostnih papirjev. Vrednostni prikaz na dan dvanajsti dvanajsti dva tisoč osemnajst prvo kot naslov: Število računov in vrednost. Slovenija: število računov dvanajst, vrednost sto tri milijone sedeminsedemdeset tisoč štiristo dvainpetdeset cela dvainpetdeset evrov. Naslov tujina: število računov sto dvajset vrednost sedemnajst milijard sto štiriinsedemdeset milijonov devetsto enaindevetdeset cela osemsto enainšestdeset cela štiriinštirideset evrov. Torej skupno: sto dvaintrideset računov po vrednosti praktično sedemnajst cela tri milijarde. Glede napotila, tako imenovanega napotila, ne, ki naj bi ga dal minister, moram reči, da delo Ministrstva za finance je, resno in odgovorno delo, pa moram priznati, da sem se ob tem malce nasmejal. Rad bi poudaril, da je bila izjava v tistem delu, kot je bila objavljena, vzeta iz konteksta. Vsekakor zagotavljam transparentno delo v dobro države in državljank in državljanov. Želel bi pojasniti, da je bil pred kratkim sprejeti Zakon o trgu finančnih instrumentov ZTFI ena, ki se je, kot je že predhodno navedel poslanec. Eden izmed tistih zakonov, ki so se dolga, dolga vlekla leta vlekli na mizi, ali pa v predalu ministrstva, bodi parlamenta, saj je vseeno, in za katerega smo pa dejansko prejeli kazni Evropske unije. In jaz mislim, da Slovenija ni dovolj bogata, da je plačala kazen milijon evrov, je pa tudi res, da smo ga od pričetka mandata tudi z vašo veliko pomočjo spravili skozi proceduro. Imamo sedaj sprejeti ZTF ena. Zaradi implementacije teh evropskih pritiskov s področja trga kapitala, znani pot kratici MIFID dva in MIFR. Gre za akte, ki določajo pogoje v zvezi s podjetji, ki opravljajo investicijske storitve in posle oziroma trgujejo s finančnimi instrumenti, ter pogoje v zvezi z mesti trgovanja, kjer se s temi finančnimi instrumenti trguje. Poleg vsebin, ki so potrebne za uskladitev z evropskim pravnim redom, vsebuje novi zakon tudi določbe, ki na podrobnejši način urejajo področje sistema jamstva za terjatve vlagateljev. Novosprejeti zakon določb glede fiduciarnih računov razen časovne omejitve za odvetnike in notarje, ki je bila vključena na podlagi dopisa Odvetniške zborce zbornice iz marca letos in je upravičena z vidika varstva malih delničarjev, ni v ničemer spreminjal glede na do sedaj veljavno ureditev. Fiduciarni računi so še naprej prepovedani oziroma z zelo omejenimi dovoljenji, le v izrecno določnih primerih, kot so primeri računi odvetnikov in notarjev. Glede slednjih poudarjam, da ti niso vključeni v sistem jamstva za terjatve vlagateljev, kar bistveno vpliva na nivo varstva vlagateljev. Res je, da so fiduciarni računi v tujini dovoljeni v splošnejšem obsegu in to tudi pomeni, da lahko vsakdo kupi delnice preko fiduciarnega računa v tujini. V preteklosti je bilo prav iz tega razloga v okviru takrat pripravljenih sprememb Zakona o trgu finančnih instrumentov predlagano, da se prepoved fiduciarnih računov odpravi tudi pri nas. Državni zbor je navedeni predlog takrat plebiscitarno zavrnil. Na tem mestu velja poudariti, da slovenska ureditev računov nematerializiranih vrednostnih papirjev temelji na načelu neposrednega imetništva. Ta ureditev predstavlja posebnost, saj je v evropskem prostoru sicer uveljavljeno posredno imetništvo. Večinoma preko fiduciarnih računov. Prav tako je pri tem potrebno upoštevati, da so v mednarodnem finančnem prostoru usklajevane tako imenovane verige imetniških, v katerih je lahko vključenih več investicijskih podjetij ali bank.